Wykorzystywanie nowych technik i technologii z jednej strony oraz integrowanie się gospodarek nie tylko państw członkowskich Unii Europejskiej, ale całego świata z drugiej strony wymaga ujednolicania standardów.

Powinna jednak być prowadzona w ścisłym partnerstwie i współpracy pomiędzy przemysłem, organami publicznymi, organami normalizacyjnymi i pozostałymi.